Consider că măsurile de combatere a crizei economice și financiare la nivel european ar trebui să acorde o mai mare atenție sprijinului ce poate fi acordat femeilor care doresc să desfășoare o activitate economică, inclusiv pentru stimularea spiritului lor antreprenorial. Pentru aceasta, cred că ar fi benefică instituirea unor structuri specializate în formare și consiliere profesională și juridică, tocmai pentru ca femeile antreprenor să se poată familiariza cu procedurile necesare și pentru a beneficia de posibile finanțări publice și private pentru demararea de activități economice. Susțin totodată propunerea din raport privind aplicarea unei strategii la nivel european prin care să se ofere oportunități egale privind locurile de muncă, dar și diferențe cât mai mici de salarizare între bărbați și femei care prestează aceeași muncă și dețin aceleași calificări.